nisem največja ljubiteljica filmov, zato bi rajši opisala eno serijo, ki sem jo pred kratkim gledala in sem postala kar obsedena z njo. reče se Alice in Borderland in v bistvu sledi trem fantom, ki so kar naenkrat teleportirani v neki svet, kjer so aktivirane razne igre, in če igre ne končaš uspešno, sledi smrt, torej v bistvu je serija kar, grozljiva na čase. Torej v na začetku so v bistvu preden so teleportirani v ta svet, so se ti trije fanti skupaj družili, in ker so nekaj ušpičili, so se skrivali pred policijo. in policija jih ni našla zaradi tega, ker so kar naenkrat vsi ljudje v mestu izginili, kar je zelo čudno, glede na to, da je snemano v Tokiu, kar je zelo ogromno mesto z veliko ljudmi. Zvečer, ko so mislili, da pač ni nobene rešitve ven iz tega, ker niso vedeli, kakšen je izhod ven iz tega zapuščenega mesta, ker so najprej mislili, da so najprej popolnoma sami, in se in se nato kar naenkrat ne vejo, kako priti ven iz tega mesta, zato si najprej ogledujejo okoli, kam, kam bi šli, če najdejo katerega drugega človeka, ki je slučajno tudi bil prenesen tja, ampak so do večera ostali sami. potem pa se je kar naenkrat vklopila luč, kjer pisalo, da se bojo počasi pričele igre, ki in ta luč jih je v bistvu vodila proti, zapuščeni stavbi, kjer se je pričela prva igra in so tudi tam spoznali eno punco, ki jim je povedala, da iz te igre ni izhoda, da moraš igrati te igre ali pa umreš. In prva igra je potekala tako, da si mogel izbirati med vrati, na katerih je pisalo smrt ali, življenje. vendar, kljub temu, da so izbirali smrt ali življenje, ni pomenilo, da bodo točno, da jih bo točno to doletelo, kot piše na vratih. In ker je eden izmed fantom, fantov, ki mu je bilo ime Arisu, tako pameten, je lahko preračunal širino in dolžino te stavbe ter jih je lahko, s kalkulacijo teh sobi varno pripeljal ven iz te stavbe. Te igre so se nato še nadaljevale. druga igra je bila v stanovanjskem kompleksu, kjer so v bistvu mogli bežati pred ljudmi, z orožjem in morali so poiskati eno stanovanje, ki je bilo odklenjeno ter, tako tudi ugasniti bombo, ki je bila aktivirana pod to stavbo. Tudi to jih je uspelo uspešno rešiti, težave so pa nastale nato pri tretji igri, kjer so bili skupaj ti tri fanti in, in punca, ki so jo spoznali v prvi igri. In so v bistvu morali tekmovati med sabo. Samo eden je lahko preživel, takrat je tudi bilo največ prepiranja in kričanja , ker so vsi, vsi, so si želeli preživeti, ampak na koncu je tudi, samo ta Arisu, ki sem ga prej omenjala, preživel, ker ga je to tako prizadelo, ker je izgubil svoja dva najboljša prijatelja, je, v bistvu se hotel predati in končati igro, tako da se pusti, da mu poteče ta viza in umre. Ampak je potem srečal eno punco, ki ga je v bistvu pobrala iz tal in mu pomagala, in sta skupaj nato nadaljevala ostale igre. Sta pa tudi izvedela za en resort, kjer, ki se imenuje Beach oziroma Plaža. Tam pa je v bistvu zbranih več ljudi, ki so skupaj sodelovali, da bi poiskali izhod iz tega mesta. Tam v bistvu živijo, kot da ni nobene igre, v bistvu življenje poteka normalno. Ugotovili so, kako dobiti elektriko in hrano, ker je taka množica ljudi, je tudi veliko oseb, ki so zelo pametni in skušajo najti razne, rešitve. Iščejo kakšne namige, kaj bi lahko bilo, da so sploh prišli sem in kako se rešiti. V tem, v tem resortu je v bistvu tudi en glavni šef, ki pa je v bistvu bil ustanovitelj Beacha, ampak je zaradi njegove nenadne smrti potem izbruhnil kaos v Beachu, ker ni bilo več nobenega poglavarja, ki bi vodil to veliko množico ljudi. In nato so ugotovili, da je v bistvu njihova zadnja igra v tem resortu in so morali poiskati osebo v bistvu, ki je ubila eno izmed punc, ki je živela v tem Beachu, in jo zažgati na grmadi. Zaradi tega je izbruhnil še večji kaos, ker so se ljudje med sabo izdajali, pobijali, v bistvu noben se ni sploh želel pogovoriti, niti razmišljati, kako bi lahko skupaj rešili igro, in je zato umrlo veliko, veliko ljudi. Na koncu jim je vseeno uspelo najti, kdo je v bistvu ta morilec, in jo zažgati na grmadi ter tako zaključiti zadnjo igro. Mesto, ki mi je zelo všeč, je Budva. Prvič sem šla v Budvo na maturantskem izletu v četrtem letniku. sicer je pot do tja bila zelo naporna, ker vožnja v avtobusu ni najbolj udobna, ampak ko smo prišli v mesto, se je to vse izničilo, ker je res čudovito. Res so lepe plaže tam, modro morje, zelo mi je bilo všeč. Najprej smo, najprej smo se prijavili v hotel, ki je bil v bistvu več različnih, razdeljen na več različnih kompleksov in je izgledal zelo čudovito, na neki način je bil podoben malo stavbam v Grčiji. Čisto blizu hotela pa je bila plaža in smo s sošolkami najprej šle na plažo, si našle en kafič, kjer smo spile kavo, da se malo zbudimo po naporni vožnji. Nekatere so se tudi kopale in zvečer potem smo se uredile, da gremo skupaj na zabavo. Naslednji dan po zabavi smo skupaj s profesorji šli tudi na Lovčen, ki je v bistvu hrib v Budvi. Tam je zelo lep razgled, vidi se celo mesto in morje in je res zelo idilično. Večino časa v Budvi smo pa seveda preživeli na plaži. Moj najljubši del je bil, ko smo bili na plaži, ki se imenuje Jaz. Na plaži Jaz je v bistvu tudi bazen z barom, kjer smo večino časa skupaj preživeli, ker seveda na maturantskem izletu se veliko pije. Veliko zanimivih stvari se je tudi dogajalo zaradi te pijače. Ena punca se je izgubila in je več kot dve uri nismo mogli najti. Ampak je na srečo samo šla v napačno sobo in smo jo našli. Definitivno pa bi šla še kdaj v Budvo, zdaj že res dolgo nisem bila, ker je čudovito mesto, zelo prijazni ljudje so tam in res lepe plaže in dobra hrana. Vse najboljše, mami. Želim ti dosti zdravja in sreče. Moj najljubši recept, ki ga dostikrat pripravim, ko ne vem, kaj bi jedla, so testenine s smetanovo omako. Najprej skuhaš jušno osnovo in potem skupaj to vmešaš smetano za kuhanje. vse skupaj začiniš s soljo in poprom, nato pa daš tudi, malo parmezana tem skuhaš testenine, bilokatere testenine, ni pomembno. In nato vse skupaj zmešaš z omako in testeninami. zraven pa še rada popečem malo belega piščančjega mesa, ki ga tudi začinim s soljo, poprom, papriko, česnom. In ko je meso pripravljeno, vse skupaj, meso in testenine z omako dam, v pečico za petnajst minut, posipam malo sirja, sira še navrh, da se lepo zapeče in je jed pripravljena. To jed imam tako rada, ker mi je zelo dober okus smetane in obožujem sir in ta kombinacija potem ustvari zelo dober okus, poleg tega pa imam tudi zelo rada vse vrste testenin. moja najljubša vrsta testenin so fusili. Ko se mi ne da kuhati, ponavadi pojem kosmiče. najrajši imam katerekoli kosmiče, ki so čokoladni. Včasih pa tudi pojem kakšen grški jogurt z medom. S tem sem tudi kar obsedena. Moja najljubša pijača je cedevita. Najraje imam korejsko kulinariko. Moja najljubša korejska hrana je bibimbap ali pa tteokbokki. Všeč mi je pekoča hrana, zato mi je tako okusno. Moja domača žival je maček, ime mu je Feliks. je črne barve in ima zelo košato dlako. ima zelo vpadljive zelene oči. Njegov najljubši hobi je jesti hrano. Imam tudi papagaja, ki je nimfa, ime mu je Žaki. Star je že verjetno kar več kot deset let to ima včasih probleme z brušenjem kljuna. Je sive barve in ima oranžna lička. Moj hobi je poslušanje glasbe. Nimam v bistvu najljubše žanre. Rada poslušam karkoli kdorkoli predlaga. Najpogosteje sicer poslušam korejsko glasbo, v bistvu se ne poslušam v bistvu samo K-popa, ampak tudi kakšen korejski rap in r'n'b. V srednji šoli sem pogosto poslušala punk glasbo in metal. v osnovni šoli pa večinoma pop, to, kar je bilo po radiu, v bistvu še nisem bila tako navdušena nad glasbo, kot sem zdaj. Najraje seveda poslušam kakšne bende, to sem že od malega imela kar veliko interesa. V bende sem imela interes v bistvu kot otrok.